C'était un accord difficile à obtenir, on le voit bien avec nos débats.

J'aurais préféré même un peu plus mais, au moins, c'est une proposition qui me paraît plus équilibrée que celle qui était faite par la Commission au départ et qui aurait entraîné un passage en force des caps technologiques pour les industriels avec une répercussion forte du coût de l'innovation sur le portemonnaie du consommateur final que nous ne voulions pas sanctionner, étant donné qu'il

Je retiens, néanmoins, la mise en place d'incitants à la construction de véhicules à haut rendement et les sanctions à l'égard des constructeurs qui ne respecteraient pas les objectifs. Donc tout ceci va vraiment dans le bon sens. Je retiens aussi qu'il y a des sanctions. Je suis satisfaite que l'on ait pu trouver un terrain d'entente sur des sanctions qui soient les mêmes que celles qui sont apportées pour les véhicules particuliers. C'est pour cela que j'aurai beaucoup de plaisir à voter en faveur de ce rapport.